Program Progress to ważna inicjatywa, która ma pomóc państwom członkowskim w efektywnym wdrażaniu celów z dziedziny zatrudnienia i spraw społecznych. W zeszłym tygodniu przeprowadziłem konsultację z członkami komitetu wspierającego Komisję we wdrażaniu programu Progress.

po pierwsze, kampania reklamowa, która powinna przybliżać zakres funkcjonowania programu potencjalnym beneficjentom jest prowadzona w sposób mało widoczny po drugie, większość informacji na temat przetargów i konkursów jest dostępna tylko w trzech językach angielskim, niemieckim i francuskim. Stanowi to funkcjonalną barierę dla jednostek nieposługujących się żadnym z tych języków. Uważam, że zasadnym byłoby zrewidowanie założeń kampanii promocyjnej. Należy jak najszybciej zwiększyć rozpoznawalność i upowszechnić wiedzę na temat programu Progress na poziomie całej Wspólnoty.